Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Conseil, chers collègues, ce débat sur l'état de l'Union, à quelques mois de la fin de la législature, a une résonance particulière. Je voudrais, Monsieur le Président, saluer votre travail et celui de la Commission européenne. Avec la crise, certains auraient pu prétendre aux solutions démagogiques.

C'est une question de confiance vis à vis de nos concitoyens.

C'est d'autant plus important que les mesures qui ont été prises commencent à porter leurs fruits. Je crois qu'il faut aussi le dire.

Au Portugal, le chômage baisse pour la première fois depuis des mois. En Espagne, de grands investissements sont en cours.

Ce trimestre, la zone euro renoue elle aussi avec la croissance.

Il faut poursuivre les réformes. La Commission, en tant qu'arbitre, a, de ce point de vue, une responsabilité.

Nous avons obtenu un accord sur la reconnaissance plus large des qualifications professionnelles, une victoire pour les Européens. À cela s'ajoute le travail que nous faisons dans le secteur financier, notamment avec l'union bancaire. Il y a bien sûr les réformes du budget et le EFP et ce que vous nous avez dit, Monsieur le Président, il faut surtout le dire au Conseil.

Chers collègues, il faut des impulsions au niveau européen pour stimuler la croissance, grâce à des législations et à des investissements ciblés qui mettent l'accent sur la création d'emplois.

Certains chefs de gouvernement ont pris avec courage des décisions indispensables pour le bien de leur pays et de l'Union européenne, mais la sagesse budgétaire n'est pas une fin en soi.

L'économie n'est pas une science exacte et toutes les politiques ne sont pas efficaces.

Laissez moi vous donner un exemple nous pensions tellement aux services que nous avons oublié l'industrie.

Nous avons le devoir d'investir à nouveau dans l'industrie pour garder nos emplois.

Chers collègues, la crise économique n'a pas seulement affecté nos institutions financières, elle a aussi entamé la confiance des citoyens dans leurs gouvernements. Vous l'avez dit la crise financière n'est pas due à l'Europe.

Je crois que c'est important. Nos concitoyens se détournent, avec ces discours, des partis politiques traditionnels.

Or, ce n'est pas la solution.

Dans huit mois, lors des élections européennes, le débat ne se limitera pas à une confrontation droite gauche. La question portera avant tout sur l'Europe que nous voulons. L'histoire a démontré que l'Europe est le meilleur rempart pour protéger les Européens. Nous le voyons bien pour que notre continent puisse exister, il nous faut une diplomatie européenne, une défense européenne commune, non pas pour faire la guerre mais pour assurer la paix et aider les plus pauvres de ce monde. Moins il y a d'Europe, plus il y a d'échecs! Notre débat, aujourd'hui, a ce mérite il nous permet de faire le point, de voir où nous en sommes. L'Europe est sur la bonne voie! Pour assurer notre avenir, il faut des bases solides, il faut respecter les valeurs que nous défendons et qui sont les nôtres.